Domnule Președinte, doresc să atrag atenția asupra discriminării grave la care sunt supuși românii în mai multe state europene. Spre exemplu, recent, printr un material de presă difuzat în Marea Britanie, se prezintă aspecte defăimătoare și strict negative care nu sunt deloc reprezentative pentru majoritatea românilor. În acest serial sunt redate doar opiniile xenofobe și rasiste despre români, lăsându se astfel impresia că acesta este sentimentul dominant în rândul europenilor și britanicilor. Ca român care am locuit mulți ani în străinătate, sunt determinat să îi apăr pentru că știu care este situația lor reală. Sunt alături de românii din Marea Britanie sau din alte țări unde sunt supuși discriminării și vă transmit nemulțumirea lor față de lipsa de reacție a instituțiilor europene. Avem nevoie în Parlamentul European de o decizie fermă prin care orice tip de discurs rasist sau xenofob să fie aspru condamnat chiar dacă vine uneori din partea unor politicieni sau chiar colegi din Parlamentul European. În acest sens, grupul tinerilor eurodeputați social democrați sub 40 de ani va iniția o campanie anti discriminare pornind de la această situație pentru a arăta că Parlamentul European se opune ferm tuturor tipurilor de manipulări și atacuri rasiste.